herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um rafræna eignarskráningu verðbréfa nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund áslaugu árnadóttur og björgu finnbogadóttur frá viðskiptaráðuneyti og harald inga birgisson frá viðskiptaráði frumvarpið byggist á tillögum nefndar sem viðskiptaráðherra skipaði nítjánda desember tvö þúsund og sjö til að fara yfir lagaákvæði er varða uppgjör innlends hlutafjár sem er skráð í erlendri mynt í frumvarpinu er lagt til að gera peningalegt uppgjör verðbréfa sem skráð eru í erlendum gjaldmiðlum í íslenskri verðbréfamiðstöð mögulegt með því að bæta við fimmtándu grein laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa ákvæðum um að verðbréfamiðstöð hafi milligöngu um uppgjör slíkra verðbréfa í fyrstu málsgrein fimmtándu grein laganna eru verðbréf skráð í erlendum gjaldmiðli ekki sérstaklega nefnd og sýnist eðlilegt að skilja ákvæðið þannig að það eigi fyrst og fremst við um uppgjör viðskipta með verðbréf í íslenskum krónum

eru gerðar tillögur um tvær efnislegar breytingar á fimmtándu grein annars vegar er lagt til að skýrt verði tekið fram að fyrstu málsgrein fimmtándu grein eigi eingöngu við um verðbréf í íslenskum krónum hins vegar er lagt til að bætt verði við greinina nýrri málsgrein sem kveði á um öruggan farveg fyrir fullnaðaruppgjör viðskipta með verðbréf sem skráð eru í erlendri mynt gert er ráð fyrir því að þessi tilhögun verði háð samþykki fjármálaeftirlitsins að fenginni umsögn seðlabanka íslands og uppfylli jafngildar kröfur og gerðar eru í lögum um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum einnig er gerð tillaga um skýr ákvæði um eignarhald viðskiptaaðila á fjármunum í vörslu verðbréfamiðstöðva og um setningu reglna um uppgjör verðbréfaviðskipta og um samráðsnefnd fyrirtækja og stofnana á sviði verðbréfaviðskipta til þess að fjalla um málefni tengd uppgjöri og frágangi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt birkir j jónsson og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir álitið skrifa háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson árni páll árnason björk guðmundsdóttir og höskuldur þórhallsson